hier in Straßburg willkommen. Es ist ganz sicher eine große Ehre für uns, dass Sie heute bereits zum dritten Mal das Europäische Parlament besuchen. Damit zeigen Sie uns Ihre Freundschaft und Ihr Vertrauen.

Der Wunsch nach Demokratie, sozialer Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit hat sich einmal mehr als ein universeller Wunsch erwiesen.

Sie haben Ihr Land auf den Weg politischer und wirtschaftlicher Reformen gebracht. Wir europäischen Volksvertreter wollen dem jordanischen Volk in dieser Transformationsphase Freund und Partner sein. Wir wollen Ihnen sowohl bei tiefgreifenden wirtschaftlichen Reformen als auch bei einer echten politischen Öffnung zur Seite stehen.

12. Juni 2011 haben Sie sich für die Durchführung von Parlamentswahlen ausgesprochen, unter Beteiligung repräsentativer und aktiver Parteien, aus denen auf der Basis der parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse eine Regierung hervorgehen soll. Wir begrüßen, dass Sie sich so klar zu den Prinzipien der parlamentarischen Demokratie und des Rechtsstaats bekannt haben. Das wird ein Bollwerk werden gegen Verzweiflung, gegen Enttäuschung, gegen Extremismus und gegen Gewalt. Ihre Rede hat naturgemäß große Erwartungen bei den Bürgerinnen und Bürgern Ihres Landes geweckt. Als Freunde und Partner werden wir Sie darin unterstützen, den Worten Taten folgen zu lassen und das Reformversprechen zu erfüllen. Für Europa ist Jordanien ein Land, mit dem wir uns in tiefer Freundschaft verbunden fühlen. Ihr persönliches Engagement gerade in den letzten Wochen zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln, beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zurückzubringen, hat uns darin bestätigt, in Ihnen einen Verbündeten im Kampf für Diplomatie und Demokratie,